herra forseti þetta verður mjög stutt ræða því aldrei þessu vant ætla ég ekki að mæla með beinum hætti fyrir þessu frumvarpi

hreyfingarinnar græns framboðs að breyta lögum um húsnæðismál þannig að íbúðalánasjóður hefði fortakslausar heimildir til þess að endurlána og taka í viðskipti lán þeirra sem hefðu fengið íbúðalán hjá bönkunum og sparisjóðum undanfarin ár fyrst og fremst þrír til fjögur ár eða svo þannig að opnaður yrði almennur

kost á slíkri endurfjármögnun þetta er af ástæðum sem ég held að séu öllum kunnar að bankarnir ruddust inn á íbúðalánamarkaðinn með miklum látum á árunum tvö þúsund og fimm og þar á eftir og buðu betri kjör en þeir lánaskilmálar eru mjög margir þannig að í þeim eru endurskoðunarákvæði hvað varðar lánskjör eða vexti oftast eftir fimm ár þetta er að vísu dálítið breytilegt en stór hluti þessara lána eru á slíkum kjörum um er að ræða að mestu leyti erlend lán og þessi lán voru í raun og veru eins og hver önnur

byggja hús eða endurbæta sitt húsnæði til að fá slíkt lán svo fremi sem þeir áttu veðrými í íbúðarhúsnæði gátu þeir fengið þau hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum

og að óbreyttu mundi stefna í umtalsverða hækkun á vöxtum á endurskoðunardögum lánanna síðan þekkjum við auðvitað öll þau ósköp sem gengið hafa yfir fjármálaheiminn og bankastofnanirnar og er þar af leiðandi enn meiri ástæða en ella til að opna fyrir það að almenningur komist í öruggt skjól íbúðalánasjóði með þessi mikilvægu lán heimilanna sem eru húsnæðislánin auk þess sem kjörin eru þar betri en bjóðast nokkurs staðar annars staðar okkar frumvarp gerir ráð fyrir því að sérstakur undirlánaflokkur verði búinn til undir liðnum almenn lán en þau eru sem kunnugt er nú til að fjármagna kaup byggingar eða endurbætur á íbúðarhúsnæði og þannig gerðum við ráð fyrir því að við bættist sem og lán til endurfjármögnunar lána frá viðskiptabönkum eða sparisjóðum með veði í íbúðarhúsnæði á viðeigandi stöðum í lögunum en það fór aldrei svo að fyrir þessu frumvarpi yrði mælt því í frumvarpi sem kom frá hæstvirtri ríkisstjórn í gær um neyðaraðgerðir vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði var að finna ákvæði um að íbúðalánasjóði skyldi heimilt að kaupa skuldabréf fjármálafyrirtækja sem tryggð væru með veði í íbúðarhúsnæði í viðskiptanefnd lagði ég til að því ákvæði yrði þá breytt þannig að um hvoru tveggja gæti verið að ræða að íbúðalánasjóður keypti skuldabréfin eins og þau stæðu með óbreyttum lánskjörum eða að íbúðalánasjóður gæti endurfjármagnað slík lán um þetta var síðan flutt breytingartillaga sem var samþykkt og þannig hljóðar nú annar töluliður níundu grein laga um húsnæðismál þannig með leyfi

sami efnislegi frágangur á þessu í gildandi lögum sem eru frá því í nótt ætli þau hafi ekki hrokkið út úr prentvélunum um

og í því frumvarpi sem við höfum hér flutt og ekki ástæða til að halda því lengur til haga ég ætla svo bara að leyfa mér að vona að lærdómur okkar af sviptingunum að undanförnu sé sá allra sem hér sitjum á alþingi og verði menn nú stórir í sér og þori að skipta örlítið um skoðun ef það kostar það að það detti engum heilvita manni í hug að fara að hrófla við íbúðalánasjóði á næstunni og um hann verði slegið alveg óvígri skjaldborg þannig að hann fái að vera í friði og sinna sínu mikilvæga hlutverki það hefur sennilega sjaldan ef nokkru sinni á síðustu áratugum verið mikilvægara en einmitt nú að við eigum slíkan öflugan félagslegan samtryggingarsjóð allra landsmanna sem sjái fyrir þessum mikilvægu þörfum sem húsnæðisöflunin er í samfélaginu þetta er eins og við öll vitum yfirleitt mikilvægasta einstaka fjárfesting einstakra fjölskyldna á lífsleiðinni

íbúðalánasjóður verði tækið okkar á næstu mánuðum til þess að reyna að aðstoða fólk sem er í greiðsluerfiðleikum eða ráða illa við þunga greiðslubyrði af lánum til dæmis þeim sem kæmu inn í sjóðinn á grundvelli þeirra lagaheimilda sem nú hafa verið stofnaðar og þá á að sjálfsögðu að gera það með því til dæmis að íbúðalánasjóður geti virkjað sínar heimildir vegna greiðsluerfiðleika til að færa afborganir aftur fyrir og svo framvegis auðvitað er staðan sú að nú söknum við vina í stað þar sem voru fleiri slíkir sjóðir sem á erfiðleikatímum reyndust oft ómetanlegir ekki bara fyrir húsbyggjendur eins og nú er heldur fyrir atvinnulífið meðan það átti sína fjárfestingarlánasjóði ætli það sé ekki þannig að bændur landsins sakni vinar í stað þar sem er lánasjóður landbúnaðarins áður stofnlánadeild landbúnaðarins hvað væru menn með á dagskrá í þeirri stofnun ef hún væri til í dag ég get alveg lofað ykkur því háttvirtir þingmenn að það væru aðgerðir til að reyna að lina þjáningar bænda sem unnvörpum ráða ekki við gríðarlega greiðslubyrði af lánum sérstaklega þeim sem tekin hafa verið á allra síðustu árum eftir að fjármögnun færðist yfir til bankakerfisins ofan í allar þær kostnaðarhækkanir sem þeir hafa orðið að taka á sig þannig að ég vil leyfa mér að segja það hér þó það sé kannski svolítið hliðarspor herra forseti að mikla ábyrgð bera þeir sem eyðilögðu stofnlánasjóð landbúnaðarins mikla ábyrgð bera þeir sem eyðilögðu stofnlánasjóð sjávarútvegsins fiskveiðasjóð sem var vel rekin og sterk stofnun og veitti yfirleitt alltaf í árslok viðskiptavinum sínum umtalsverðar endurgreiðslur af vöxtum vegna þess að sjóðurinn stóð vel og gat látið viðskiptavini sína sjávarútveginn í landinu njóta góðs af sama mátti segja um iðnlánasjóð og iðnþróunarsjóð á sínum tíma og svo framvegis hvar eru þessi mál nú í dag stödd

er það ekki þannig að við vorum að ræða neyðaraðgerðir og hér ruku ræðumenn í stólinn til dæmis þingmenn framsóknarflokksins til að leggja áherslu á það hversu mikilvægt væri að bankakerfinu væri haldið á löppunum til að veita fyrirgreiðslu til atvinnulífsins hvað er inni í þessu bankakerfi það eru fjárfestingarlánasjóðirnir sem voru stofninn að eigin fé nýju montútrásarbankanna sem við erum núna með í höndunum suma hverja sagan endurtekur sig þó menn læri lítið af henni og ég ætla að leyfa mér að leggja aftur og enn áherslu á það að vonandi dettur ekki nokkrum lifandi manni í hug að hinar fráleitu hugmyndir sem hér voru uppi um að fara að slátra íbúðalánasjóði færa hans verkefni yfir til bankanna gera hann að hlutafélagi eða hvað það nú var að menn haldi þeim til streitu en með vísan til þess sem áður sagði og þar sem í aðalatriðum efni þessa frumvarps hefur með þeim breytingum sem gerðar voru á stjórnarfrumvarpi í gær orðið að lögum þá kalla ég frumvarpið aftur herra forseti